La justice vietnamienne use d'une rhétorique qui rappelle furieusement les grands procès de Moscou. Ce régime ne fait qu'appliquer les méthodes brutales et liberticides d'un pays où le Parti communiste est le seul autorisé méthode d'un État qui a gravé dans le marbre de sa Constitution son attachement indéfectible à Hô Chi Minh et au marxisme léninisme, idéologie responsable de plusieurs dizaines de millions de morts

Lundi dernier s'est ouvert à Hanoï le onzième Congrès national de la jeunesse communiste, au cours duquel le secrétaire général du parti n'a pas manqué de rappeler qu'il fallait éduquer les jeunes et susciter chez eux je cite l'idéologie révolutionnaire et la confiance ferme vis à vis du socialisme, et qu'il fallait accélérer la sensibilisation, l'étude et l'application du marxisme léninisme.

Chers collègues, vous déplorez le sort de ce jeune vietnamien condamné à sept ans de prison pour avoir diffusé une propagande réactionnaire contre le parti et la politique, pour reprendre les termes de la Pravda vietnamienne. Mais comme d'habitude, vous vous bornez à protester. Comment peut on sérieusement vous entendre? Personne ici, ou presque, ne s'est opposé à la Commission lorsqu'elle a annoncé la conclusion d'un accord de libre échange entre l'Union européenne et le Viêt Nam. Dans ce cas là, cela ne vous gêne pas que l'Union traite avec le gouvernement vietnamien au détriment de nos travailleurs, de l'environnement et de la santé publique. Pour satisfaire votre libre échangisme effréné, vous êtes subitement moins regardants sur les droits de l'homme, que vous invoquez pourtant à tout bout de champ. Dans cet hémicycle, j'ai l'impression qu'on cultive l'indignation à géométrie variable. Pour conclure, chers collègues, si l'Union européenne et certains États membres veulent paraître crédibles, qu'ils appliquent d'abord à eux mêmes les leçons qu'ils donnent si volontiers aux autres, car, sous nos latitudes aussi, le système politico médiatique tente de bâillonner l'opposition au prétexte très fallacieux de lutter contre le racisme, l'homophobie et des discours dits de haine.